Señora presidenta, creo que el título adecuado es el resurgimiento del ébola en el África central, dado que es en la República Democrática del Congo, en el África central, donde han surgido estos casos. Como decía el comisario, es una zona con un reto humanitario de enorme magnitud, donde más de trece millones de personas necesitan nuestra ayuda humanitaria más personas han muerto a causa de la violencia que del ébola. Si nuestro objetivo es poner fin a este brote, debemos adoptar un enfoque más integral. El desarrollo de la vacuna, apoyada y financiada por la Unión Europea, constituye un importante avance.

Necesitamos abordar los temores y preocupaciones de la comunidad, apoyándonos —como bien decía el comisario— en las organizaciones locales. Este brote solo terminará cuando las comunidades estén comprometidas en esta lucha y esta esté liderada por una respuesta local, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los entierros seguros y dignos —el entierro de los cadáveres—. También hay que focalizar el trabajo en las mujeres, dado que son las más afectadas por el ébola, ya que suelen ser las principales cuidadoras

Este nuevo brote pone de relieve, una vez más, que no hay sustituto para la inversión en salud a largo plazo.